kveðjur ég býð háttvirta alþingismenn velkomna til vetrarþings að loknu jólahléi og óska þeim og starfsmönnum alþingis gleðilegs árs og þakka fyrir gott samstarf á liðnu ári fram undan er annasamur tími alþingi mun takast á við stór mál og þýðingarmikil viðfangsefni á vetrar og vorþingi því vil ég að hætti katós hins gamla segja við hæstvirta ríkisstjórn auk þess legg ég til að þingmál ríkisstjórnarinnar komi sem fyrst til umfjöllunar þingsins á vetrarþinginu í lok maí verða haldnar sveitarstjórnarkosningar og hefur skipulag alþingis tekið mið af því starfsáætlun gerir ráð fyrir að þingfundum ljúki sextánda maí til þess að skapa eðlilegt og sjálfsagt rými fyrir undirbúning kosninganna og þær umræður sem fram fara í aðdraganda þeirra þingfunda dagar nú á hundrað fertugasta og þriðja löggjafarþingi verða þó álíka margir og jafnan hafa verið og sömu sögu er að segja af nefndarfundum þingstörfin verða á hinn bóginn í samþjappaðra formi og þing kemur þannig saman núna heldur fyrr en oftast hefur tíðkast þingstörf á síðasta hausti tókust vel okkur tókst að ljúka þeim mjög nærri þeirri áætlun sem við höfðum sett okkur og það þrátt fyrir sérstakar aðstæður vegna kjarasamninga sem voru gerðir á almenna vinnumarkaðnum og alþingi hafði atbeina að eins og oft gerist þegar aðstæður kalla á slíkt ég vil ítreka þakkir mínar til þingmanna allra fyrir þeirra framlag til þingstarfanna á haustþinginu og vegna að okkur megi auðnast að standa vel að verki á síðari hluta þinghaldsins forseti vill tilkynna að með bréfum dagsettum tíunda janúar síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því